A program legfontosabb céljai között jelölte meg azon módszerek terjesztését, melyek a felhasználók, elsősorban a fiatalkorúak és a gyermekek biztonságát erősítik, valamint a káros, illetve jogellenes tartalmak kiszűrését szolgálják.

Gyermekeink tehát rendkívül sok veszélynek vannak kitéve az internet használata során, amelyektől meg kell védenünk őket. Az Európai Bizottság információim szerint mégsem kívánja folytatni ezt a programot a következő 7 évben, pedig meggyőződésem, ez végzetes hiba volna, ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül álláspontját és támogassa a programot.